Protejarea spațiului privat, protejarea identității, menținerea securității infrastructurii publice, crearea unui spațiu dominat de libertate deplină de exprimare sunt priorități pe care decidenții politici europeni trebuie să le abordeze. Susțin, în aceste condiții, adoptarea raportului cu privire la funcționarea Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor, ca pas major în identificarea și combaterea potențialelor amenințări la adresa securității statelor și a societăților europene.